Tant d'années de prison pour avoir seulement exprimé leur opinion à l'égard du gouvernement de leur pays. Lors de leur procès à huis clos ces trois jeunes gens avaient même été obligés de reconnaître avoir attenté à la sécurité nationale de leur pays, selon le rapport d'Amnesty International. Encore une fois, le Laos fait preuve de non respect à l'égard des droits fondamentaux des êtres humains. Comment peut on accepter qu'un pays applique de telles sentences juste pour des propos qui ne plaisent pas au gouvernement? Il est grand temps que le Laos accorde aux agences spéciales des Nations unies, ainsi qu'aux représentants d'organisations humanitaires, un accès complet à son territoire en leur autorisant les contacts avec les prisonniers politiques et les minorités religieuses. Le Laos doit devenir plus démocratique, cela peut prendre du temps mais il est primordial que cela se produise, parallèlement au développement économique de ce pays.